Paní předsedající, pane komisaři, dovolte mi v souvislosti s problematikou přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Evropské unie s veřejnými zakázkami upozornit na jeden praktický problém.

Tato firma je mimochodem největším výrobcem pian v Evropě. Když se tato firma účastní na našich školách či filharmoniích tendrů na nákup hudebních nástrojů, čelí konkurenčnímu tlaku levnějších, zpravidla čínských pian. To by bylo zcela v pořádku, pokud by se nelišila dovozní cla.